Hvala lepa, gospod podpredsednik. Verjamem, da se boste našli v mojem postopkovnem, glede na to, da ste v preteklem mandatu večkrat preko postopkovnih zahtev naslovili prošnjo, da vam predlagatelj pač odgovori na neko vprašanje. Jaz sem na predlagateljico naslovila vprašanje, zakaj s predlogom zakona dejansko jemljete ljudem, starejšim upokojenkam pravico, da prejemajo varstveni dodatek, če želijo prejemati vaših borih sto evrov. Zdaj bi s tem, ko zaprosijo za varstveni dodatek prejele skupaj petsto sedeminsedemdeset, in če ne zaprosijo za varstveni dodatek, potem so opravičene do gospodinjskega dodatka, ki ga vi predvidevate, in potem dobijo skupaj tristo sedeminštirideset. To je bistveno vprašanje, zaradi katerega se bomo poslanci lahko lažje tudi pogovarjali o vsebini vašega predloga. In jaz bi si res želela, ker vi v vašem izvajanju ste govorili o vsem drugem, samo o tem ne, kar sem vas jaz vprašala. Če jaz pravilno ta zakon berem, potem v tem trenutku nekdo prejema varstveni dodatek do višine petsto sedeminsedemdeset, ampak mu potem ne pripada gospodinjski in samo, če se odpove varstvenemu lahko dobi gospodinjskega. Hvala.